zugunsten des Rundfunks sehr viel besser berücksichtigt.

Ich weiß, dass der ursprüngliche Änderungsantrag 138 juristisch nicht die optimale Form hatte.

Ich glaube, dass wir zwei unterschiedliche Situationen für die Berücksichtigung von Grundrechten schaffen werden. In einem Mitgliedstaat wird es vielleicht besser laufen als in einem anderen. Ich glaube, dass das eine sehr, sehr unglückliche Kompromissformulierung ist. Wir könnten da als Parlament besser sein. Was die Rechte von Künstlern angeht, Frau Präsidentin, schließe ich mich der Kollegin Mann an Urheberrechte müssen in einer anderen Verordnung geregelt werden und sollten nicht im Zuge einer Marktregulierung geregelt werden.